Moje politická rodina má na gruzínské politické scéně své přátele, dokonce i v současné gruzínské vládě máme partnery a myslíme si, že Evropská unie by měla věnovat Gruzii patřičnou pozornost, mimo jiné i proto, že tato země se před časem stala jakýmsi modelovým příkladem pro ruský tlak a je dobré tu situaci dále bedlivě sledovat

Proto je dobře, že sledujeme implementaci asociační dohody, proto je dobře, že jsou tady zaznamenány pokroky.